Cela est d'autant plus vrai que la dernière crise économique a eu lieu il y a maintenant plus de dix ans. Il s'agit donc d'un assistanat sur des fonds publics destiné aussi à pallier les difficultés des entrepreneurs privés dans leur recherche de collaborateurs qualifiés. Dans ce cas précis, le dispositif de l'initiative pour l'emploi des jeunes mérite pourtant d'être examiné de plus près. En effet, si sur le plan financier et budgétaire, il faut être très circonspect, comme le recommande le rapport de la Cour des comptes, et si son abord sous des angles doctrinaux de type égalité hommes femmes peut sembler excessif, sa mise en application nous permet de conclure à la nécessité de poursuivre plus avant. Notre groupe et moi même avons pu le vérifier sur le terrain, aussi bien en France qu'à l'étranger, grâce à la rapporteure Mme Tomc. Les conditions nécessaires à sa mise en application sont des financements mieux contrôlés et mieux gérés qui ne se substituent pas aux fonds nationaux et qui bénéficient d'une évaluation régulière de qualité.

Pour l'aspect positif, il doit utiliser utilement les fonds européens de soutien à nos jeunes les plus précaires dans leur apprentissage et dans l'emploi, et il peut éviter la fuite de talents de leur pays.